Panie Przewodniczący! Otóż w najbliższym czasie rusza zbieranie podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską, która zmierza do tego, aby jeszcze raz wywołać debatę na temat pakietu klimatycznego w Unii Europejskiej, i w tym celu inicjatorzy mają zamiar zebrać ponad milion podpisów obywateli Unii Europejskiej

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pakiet klimatyczny, biorąc pod uwagę narastający kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie euro, jest inicjatywą, która będzie pociągała za sobą daleko idące konsekwencje społeczne i gospodarcze. Już dziś Europa przegrywa konkurencję z gospodarkami bardziej dynamicznymi, takimi jak Chiny, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. I niestety ta konkurencja będzie jeszcze bardziej zostawiać Unię Europejską z tyłu i wszystkie jej kraje, jeśli będziemy podejmować działania nieracjonalne z punktu widzenia istoty konkurencji na rynkach światowych, jeśli nie będziemy brać pod uwagę konkurencyjności naszej gospodarki, a ta konkurencyjność jest obniżana poprzez dodatkowe koszty, jakie nakłada na nas pakiet klimatyczny.